Ich bin der Auffassung, dass die Bürger in ihren Wahlkreisen, in ihren Regionen wählen müssen und dass uns dies zusammenführt in diesem Haus, in der Fraktion, um gemeinsame europäische Interessen wahrzunehmen. Und dass wir darauf Wert legen müssen, dass die Bürgerentscheidung vor Ort dazu beiträgt, dass wir einen Kommissionspräsidenten, einen Regierungschef bekommen, der aus dem Willen dieser Bürger vor Ort kommt und nicht aus einer artifiziellen Veranstaltung von 27 Leuten aus Sammlungsbewegungen, damit Präsidenten und hier dieses Haus manipulieren können und uns Alibiveranstaltungen geben.